Muži a ženy si musia byť rovní v právach a je povinnosťou zákonodarcu vytvoriť podmienky, v ktorých sa môže každá žena a každý muž naplno realizovať. Je to jedna z tvárí slobody, o ktorú v demokracii ide v prvom rade. Ale zavádzanie kvót nevedie k rovnakým právam. Tí, ktorí navrhujú zavedenie kvót v politike, v skutočnosti obmedzujú práva voličov.

Vzniká tak demokratický deficit, ktorý nie je obhájiteľný ani štatistikami. Ak chceme dosiahnuť skutočnú rovnoprávnosť žien, nediskriminujme materstvo a starostlivosť o rodinu. Začnime ženy rešpektovať v ich rozhodnutiach a hľadajme spôsoby, ako zabezpečiť, aby boli pri tomto rozhodovaní naozaj slobodné.